Ja, hvala lepa. Moje vprašanje se nanaša na izobraževanje otrok s posebnimi potrebami oziroma na njihovo vključevanje in usmerjanje znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema. Zakonodaja na tem področju je namreč po vseh ocenah potrebna ene resnejše prenove, saj obstoječi sistem nekako daleč od optimalnega. Vsi vemo, da je, otrok z odločbami vsako leto več, v tem šolskem letu, torej dva tisoč osemnajst-dva tisoč devetnajst, je teh otrok v osnovnih šolah dvanajst tisoč dvesto štiriinpetdeset, kar predstavlja že šest cela šest odstotka vse šolske, osnovnošolske populacije, in v srednjih šolah je teh otrok preko pet tisoč oziroma šest cela devet odstotka vseh dijakov. pri tem seveda izstopajo otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Nekako nezmožni pa smo se soočiti tudi s prepoznavanjem otrok z motnjami v duševnem razvoju ali pa tistih otrok, ki imajo čustvene in vedenjske, motnje. Te prave potrebe otrok pogosto niso prepoznane, dogaja se tudi, da so prve odločbe o usmeritvi napačne, sistem celoten se duši in otroci, tisti , ki pomoč najbolj potrebujejo, pogosto ostanejo, brez nje. Posebej problematična se mi zdi ureditev samega dodeljevanja spremljevalcev, torej če govorimo o stalnih ali o začasnih, ker je diskriminatorna do določenih skupin otrok. Tukaj govorim predvsem seveda o otrocih z avtističnimi motnjami. Nedavno, je potekala nacionalna konferenca zavedanja o avtizmu in prepričana sem , gospod minister, da so vas deležniki na to opozorili. Nenazadnje na to opozarja že dlje časa tudi varuh človekovih pravic. Namreč zakon določa, da se avtistom lahko dodeli spremljevalec le izjemoma in še to začasno. Stroka pa si je tukaj edina oziroma enotna, da bi večina teh otrok v vrtcih in šolah potrebovala stalnega spremljevalca. delovno mesto tudi ni sistemizirano, to pa v praksi pomeni, da otroka včasih spremlja ena oseba, včasih druga oseba, včasih te osebe sploh ni. Nekako so izrinjeni iz sistema. Starši se pogosto zatekajo tudi k temu, da otroka izobražujejo na domu, zapustijo službo in tako naprej. Seveda to so posebni pritiski, tako na starše kot na otroke, pa nenazadnje tudi na učitelje v šoli. V prejšnjem mandatu je bil pripravljen en poslanski zakon, ki je poskušal vse zadeve urediti in rešiti in nekako bolj , enakopravno dodeliti spremljevalca vsem otrokom, je bil na moje presenečenje in veliko razočaranje ta zakon politično blokiran tudi strani stranke, iz katere prihajate, zato vas ...